Și eu consider că este foarte important ca perioada tranzitorie să fie cât mai lungă 2018, așa cum s a propus, eu am propus chiar mai mult, pentru închiderea minelor necompetitive sau, eventual, pentru rentabilizarea unora dintre ele, deoarece în zonele miniere cea mai mare parte a populației este implicată în această activitate.